Señor presidente, en esta lista no están todos los que son, pero son todos los que están. No me gusta la actitud del Consejo ante las propuestas que hace la Comisión. Felicito a la comisaria por defender sus valoraciones. Tiene todo nuestro apoyo. La actitud del Consejo en este asunto es mala por dos razones. Primero, porque erosiona la confianza y credibilidad de las instituciones europeas. Y, segundo, porque alienta comportamientos que nos perjudican a todos. Tenemos que creernos que lo que es bueno para la Unión es bueno para todos sus miembros. Y lo que no es transparente, lo que desgraciadamente es repetido, es ver a los Estados miembros hacer cambalaches entre ellos para proteger intereses particulares, Estado a Estado, cambiar cromos entre ellos y que no defienden a la Unión. Estamos ante un asunto que habla de nuestra ética colectiva. Estamos ante unas prácticas que perjudican globalmente el volumen de recursos disponibles que manejan las Haciendas europeas. Y este es uno de esos temas en los que los Estados son los que toman las decisiones injustificables y es la Unión la que paga, en términos de prestigio, una gran factura. Esta es la gasolina del populismo. Por eso me gustaría preguntarle a la representante del Consejo cuáles son esos motivos por los cuales han rechazado la lista.